Herr Präsident, sehr geehrte Präsidenten, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Der Haushaltsabschluss für das Jahr 2012 bedeutet einen Sparhaushalt, der Zuwachs liegt unter der Inflationsrate. Und die politische Frage, die wir zu stellen und zu beantworten haben, ist Ist das eine richtige, eine zukunftsweisende, eine europafreundliche Entscheidung? Aus grüner Sicht muss der EU Haushalt wie auch nationale Haushalte neue Prioritäten setzen. Wir müssen nichtnachhaltige Politiken abbauen, vor allem auf der europäischen Ebene, nichtnachhaltige Politiken in der Landwirtschafts und in der Strukturfondspolitik, stattdessen müssen wir nachhaltige wettbewerbssteigernde Politiken aufbauen.

Das ist keine Politik, die wir fortführen können, wenn wir unseren Planeten retten wollen. Und der europäische Haushalt leistet aus unserer Sicht auch in dieser Frage zu wenig. Wir leben in Zeiten der Austerität, und ich möchte betonen, ich selber komme aus dem kleinsten Bundesland in Deutschland, aus Bremen Wir müssen seit Jahren eine Sparpolitik machen, ich weiß also sehr wohl, wovon ich rede. Ich lebe nicht auf dem Mond, ich bin kein Alien in Brüssel. Ich verstehe die Not der Mitgliedstaaten. Aber die Haushalte der Mitgliedstaaten sind in den letzten Jahren alle angestiegen, der europäische Haushalt viel weniger. Das muss man doch ins Verhältnis zueinander setzen.

Was ist aus grüner Sicht gut an diesem Haushalt? Es gibt in der Größenordnung von 25 Millionen EUR Mittel für die neuen Finanzaufsichtsagenturen. Das ist dringend notwendig, um die Finanzmärkte besser zu regulieren. Es gibt wichtige Pilotprojekte zur Innovation oder auch zur nachhaltigen Finanzierung von digitalen Kulturmärkten. Und es gibt in unserem eigenen Verwaltungshaushalt im Parlament den Willen zu strukturellen Einsparungen 20 Millionen EUR bei Übersetzung und Verdolmetschung, und auch bei den Reisekosten soll gespart werden. Das sind deutliche Zeichen, dass wir Abgeordnete bereit sind, auch mit eigenen Beschränkungen an den Haushalt heranzugehen.

Aber ich frage Sie, meine Damen und Herren auch gerade die Vertreter des Rates Ist das ein Haushalt, der den europäischen Mehrwert, unsere gemeinsamen europäischen Interessen wirklich ernst nimmt? Das kann ich nicht erkennen!

Denn nur wenn Europa mit solchen Produkten vorangeht, werden wir eine Chance gegen die neuen Schwellenländer wie China und Indien haben. Da müssten wir mehr tun! Diesen gemeinsamen europäischen Willen vermisse ich bei diesem Haushalt. Wo finde ich den Europäischen Rat inkonsequent? Sie haben die ganze Zeit gepredigt sparen, sparen, sparen!

Ich frage Sie Ist das konsequent? Wenn man wirklich sparen will, sollte man sich auf jene Zukunftsaufgaben konzentrieren, gerade auch in der Forschungspolitik, von denen wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren erfolgreich sein werden. Bei dem Kernfusionsreaktor ITER ist das völlig offen.

Wir hatten die Erklärung vom Rat, dass die Verpflichtungsermächtigungen, die man eingeht, dann auch wirklich abfinanziert werden müssen. Das ist jetzt auch nicht mehr so klar.